Monsieur le Président, chers collègues, on m'a fait part d'une initiative citoyenne qui a regroupé plus de deux millions de personnes, pour le respect de la vie, de la conception à la mort.